Proprietatea intelectuală, în orice formă a sa, reprezintă un subiect important la nivelul Uniunii.

Contrafacerile nu afectează doar produsele de lux, ci și pe cele utilizate în viața de zi cu zi, inclusiv medicamentele și alimentele. Astfel, amploarea fenomenului impune o abordare coordonată a politicilor în domeniu la nivelul UE. În plus, se impune colaborarea cu statele terțe și elaborarea de programe de asistență tehnică ce vizează noile mijloace de contrafacere. Doresc să atrag atenția asupra diferențierii pe care este obligatoriu s o facem între piraterie și utilizarea privată, informându i totodată pe cetățeni cu privire la impactul multiplu al încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.